Hvala lepa za besedo. Danes obravnavamo, zelo pomembno temo, ki ni nova, dotika pa se vseh ali pa se še bo vsakega državljana oziroma vsakega izmed nas, tako kot vse državljane tudi mene zelo skrbi, kako bomo uredili to problematiko, ko razpravljavci danes razpravljajo, da vlada Mira Cerarja ni uspela najti ustrezne rešitve za demografski sklad. Naj ponovim besede gospoda Širclja, ki je lepo povedal, da bi moral biti demografski sklad že sprejet pred več kot štirimi leti, se pravi, že pred Cerarjevo vlado, vse to kaže, da je ta tema, kjer je zelo težko uskladiti različne poglede in interese, zato so očitki, prejšnji vladi neutemeljeni. V tem času se je zamenjalo že, že so se zamenjale že tri vlade, ta vlada je že četrta, ki rešuje demografski sklad, danes pa poslanska skupina SDS je vložila predlog zakona o slovenskem demografskem skladu, po katerem bi se celotno državno premoženje, preneslo v ta sklad in bi se tudi večina prihodkov od tega premoženja namenila za pokojnine. V izhodišču vztrajajo, da se celotno državno premoženje, prenese v demografski sklad, s to zakonsko rešitvijo naj bi izboljšali položaj upokojencev, po drugi strani pa bi razbremenili, delodajalce in zaposlene pritiska, da je potrebno velik del zaslužka nameniti za pokojnine. Predlagajo nacionalni pokojninski sklad ki bi ga prevzel državni zbor, z njim pa bi upravljala, vladajoča koalicija, s tem bi se zagotovil večji nadzor in bolj transparentno poslovanje, pri tem pa je potrebno ugotoviti, da je, SDS za osnovo svojega predloga vzela predlog zakona, ki ga je v prejšnjem mandatu vložila poslanska skupina Desus, slednjemu pa je SMC nasprotovala do bistvenih razhajanj je prihajalo zaradi vprašanja upravljanja in strukture naložb, ki bi jih moral imeti v lasti sklad. Za Stranko modernega centra je namreč sprejemljiv zgolj predlog, ki ga je, v tem mandatu pripravilo ministrstvo za finance in je sledilo predlogu ministrstva iz prejšnjega mandata. Rešitev glede prevzema in upravljanja, ki jo predlaga SDS, pa ni korektna in ne zagotavlja dolgoročne stabilnosti sklada. Vsak nov sklic državnega zbora in vsaka nova vlada bi lahko namreč po svojih programih zastavila politiko delovanja demografskega sklada. Neodvisni, a avtonomni rezervni demografski sklad, ki je, ki jih poznamo tudi v drugih državah, so namenjeni prilagajanju oziroma odzivu na predvidene demografske spremembe v prihodnosti, zagotavljajo oblikovanje potrebnih socialnih in ekonomskih dinamik v hitro starajoči se družbi, obenem se predstavljajo jamstvo zagotavljanja sredstev za čase visokih pokojninskih potreb. Pravno ureditev tega področja je pri nas, določil že zakon o invalidskem in pokojninskem zavarovanju ZPIZ, in sicer da se s posebnim zakonom v roku dveh let uredi delovanje in financiranje tega sklada, zakon o o SDH-ju ureja to materijo, po določilih tega zakona se mora KAD preoblikovati v rezervni demografski sklad, kot ga predvideva ZPIZ, tudi odlok o strategiji upravljanja kapitalskih naložb določa, da je za dolgoročno in uravnoteženo vzdržnost pokojninske blagajne in javnih financ potrebna zagotovitev oblikovanja delovanja in financiranja demografskega rezervnega sklada. Prilivi v pokojninsko blagajno so v času gospodarske rasti padali, povečuje pa se število upokojencev. Cilj strategije je tudi preoblikovanje KAD-a v neodvisen in avtonomen demografski rezervni sklad, kot ga opredeljuje ta zakon, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, in zakon o slovenskem državnem holdingu, v bistvu so demografski skladi, demografski rezervni skladi vrsta državnega premoženjskih skladov, ki so namenjeni za vnaprejšnje zagotavljanje sredstev pokojninskih blagajn v obdobju, ko bodo njeni odhodki višji od prihodkov. Pokojninsko in invalidsko zavarovanje sta področji, ki v svetu in tudi pri nas postajata vse pomembnejši, krize državnih sistemov pokojninskih zavarovanj se poglabljajo že od začetka sedemdesetih let. V Sloveniji se sredstva za izplačevanje pokojnin zagotavljajo sproti iz prispevkov, iz prispevkov aktivnih zavarovancev, kar pomeni, da je naš pokojninski sistem še vedno v pretežni meri temelji na medgeneracijski solidarnosti, pri reševanju te problematike pa moramo upoštevati dva glavna vidika omejitev, ki vplivata na pokojninske sisteme v večini držav članic Evropske unije, to sta demografski dejavnik, povezan z učinkovitom učinkom padanja rodnosti in starajočega se prebivalstva v Evropi, in gospodarski dejavnik, povezan z učinkom stopnje brezposelnosti in stopnje gospodarske rasti. V SDS so ob vložitvi predloga vse parlamentarne stranke povabili k skupnemu oblikovanju končnega besedila, večina strank je napovedala, da bo predlog preučila in se odzvala, povabilu na pogovore, tudi v Stranki modernega centra smo ravnali podobno, a do slednjega ne bo prišlo, koalicija se je v tem času že uskladila v konceptu demografskega sklada in sklenila, da bo vložila svoj predlog. Ker mi je mar za starejše ljudi, našo generacijo, naše otroke se bom osebno še naprej aktivno zavzemala za čimprejšnjo realizacijo navedenih zakonskih določb v zvezi z ustanovitvijo demografskega rezervnega sklada in njegovega delovanja. Postaviti moramo sistem, ki bo dolgoročno in pravično zagotavljal sredstva za človeka vredno življenje vsem upokojencem. Namen rezervnega demografskega sklada je zgolj finančno razbremeniti obstoječi pokojninski sistem, nikakor pa ne sme biti izgovor za nespreminjanje pokojninskega sistema v bodoče. Hvala lepa. Hvala lepa.